Decizia Consiliului din 8 iunie de a schimba baza legală a Regulamentului privind evaluarea spațiului Schengen poate avea consecințe nefaste asupra funcționării spațiului Schengen. Dacă dorim într adevăr să avem un grad mai ridicat de transparență și de responsabilitate democratică și judiciară în modul în care regulile Schengen sunt implementate și aplicate de către statele membre, atunci trebuie să revenim la tratatul de bază și să se redemareze discuția cu Parlamentul European. În plus, este greu de acceptat că state membre care au slăbiciuni la frontierele lor externe refuză o evaluare coordonată a mecanismului Schengen și, în același timp, blochează accesul în zona Schengen al unor state care, în urma eforturilor depuse, au reușit să atingă un nivel extrem de ridicat al securizării frontierelor externe. Prin refuzul codeciziei referitor la dosarul Schengen, Consiliul intenționează să mențină un sistem de evaluare Schengen care s a dovedit a fi, în prezent, ineficient pentru identificarea nerespectării normelor Schengen. Aceasta înseamnă că Uniunea preferă să tolereze situații de control ilegal la frontierele interne sau neregularități la frontierele externe. Anumite state membre consideră că prin introducerea de frontiere interne vor contribui la siguranța cetățenilor și la controlul influxului migrator.

Uniunea trebuie să se concentreze pe consolidarea guvernanței Schengen și pe armonizarea nivelului de securizare a frontierelor externe a tuturor statelor membre.